Je vous laisse imaginer, dans les pays en voie de développement, là où l'accès à l'eau est vital, ce que peuvent être ces conséquences et à quel point elles peuvent être dramatiques. Mais l'extraction des gaz de schiste est aussi liée à la question de l'accaparement des terres, à la question de la fertilité des terres, c'est à dire la remise en cause de la souveraineté alimentaire dans bon nombre de pays. Alors, chers collègues, malgré la publicité, malgré le lobbying éhonté pratiqué à la porte même de notre hémicycle, je vous appelle à la responsabilité.